forseti mér finnst rosalega skrýtin stemning sem hér er komin ég verð að segja alveg eins og er hér erum við þingmenn og þingflokksformenn minni hlutans

til hvers ég skil ekki svona við erum að fara að reyna að semja við ykkur hér þingflokksformenn meiri hlutans og svo er bara komið í pontu með einhvern dónaskap á þetta að verða til þess að auðvelda hér að við náum saman um einhver mál hér fyrir þinglok

ef þú þarft að tjá þig þórhallsson ég verð bara að segja og ég var ekki að beina orðum mínum til háttvirts þingmanns höskulds þórhallssonar heldur til þingflokksformanna meiri hlutans og hæstvirtur forsætisráðherra mér finnst óþarfi að vera að koma með hér einhverja blauta